Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Deutschland haben wir in den Jahren, in denen wir das Datum für die Freizügigkeit hinausgezögert haben, trotzdem weiterhin die Erfahrung gemacht Wir haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aus Osteuropa, aus ganz Osteuropa nach Deutschland kommen. Sie arbeiten zum Teil unter haarsträubenden Bedingungen auf Schlachthöfen, sie arbeiten in der häuslichen Pflege, sie arbeiten auf dem Bau.

Das macht es unheimlich einfach, sie auszunehmen. Das ist übrigens keine Entlastung der deutschen Sozialsysteme. Die Empörung über diese Zustände, über diese Rosinenpickerei in Deutschland, habe ich eigentlich immer nur punktuell gehört, aber nicht im Rahmen einer solchen nationalen Aufregung, wie das jetzt zum Zeitpunkt der Arbeitnehmerfreizügigkeit, der Freizügigkeit gegenüber Bulgarien und Rumänien passiert. Ich finde, das ist wirklich eine bigotte und auch völlig falsch geführte Diskussion. Erst wenn wir diese legale Einwanderung in einen Arbeitsmarkt haben, dann können wir davon reden, dass auch unsere Sozialsysteme entlastet werden. Was wir anstreben, sind ja nicht nur gleiche Rechte was wir anstreben, sind ja auch gleiche Pflichten für Menschen, die nebeneinander arbeiten. Gleiche Pflichten, gleiche Rechte auch wenn die Europäer einen unterschiedlichen Pass mitbringen in die Arbeitsorte, an denen sie arbeiten. Ich finde sehr gut, wie die Europäische Kommission auch die deutsche Diskussion versachlicht hat. Und ich finde, man sollte der deutschen Regierung auch noch mal sagen, was da eigentlich los gewesen ist. Man hatte diesen Zeitpunkt ja so weit wie möglich nach hinten verlagert.

Warum musste da, nachdem die Aufregung groß war, eine Ad hoc Arbeitsgruppe zur Lösung der Probleme eingerichtet werden? Dass wir Anforderungen an Hartz IV bekommen würden, dass wir Anforderungen auch ans Kindergeld bekommen würden, das war doch klar.